Kao sudionica dvije makroregionalne strategije, Hrvatska predstavlja most između Strategija za dunavsku regiju i Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju. To je jedina zemlja koja istodobno svojim teritorijom izlazi i na Dunav i na Jadransko i na Sredozemno more. Obje strategije, Dunavska s pet zemalja koje još nisu članice Europske unije i Jadransko jonska s njih četiri, predstavljaju izvrsnu platformu za suradnju i zato trebaju biti katalizatori nastavka i revitalizacije procesa proširenja Europske unije. No, uz postojeće primjere dobre prakse, obje platforme tek trebaju ostvariti svoj puni potencijal. Izvješće o provedbi otkriva probleme s resursima, upravljanjem i preuzimanjem odgovornosti. Potrebni su jača administrativna podrška razvoju i financiranju projekata, bolja koordinacija relevantnih izvora financiranja, te dodatna sredstva. Tako bi se ostvarili strateški projekti razvoja prometne i energetske infrastrukture i pojačala povezivost.